ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um erfðabreyttar lífverur en frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi og náði ekki fram að ganga innan evrópusambandsins var þann tólfta mars tvö þúsund og eitt samþykkt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og eitt átján e b um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins níutíu tvö hundruð tuttugu e b e markmið tilskipunarinnar er að samræma lög og stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna sem og að vernda heilsu manna og umhverfið við sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið frumvarp til laga um breytingu á lögum um erfðabreyttar lífverur er til innleiðingar á tilskipuninni í lög hér á landi tilskipunin varð hluti af samningnum um evrópska efnahagssvæðið á árinu tvö þúsund og átta og er því orðið brýnt að innleiða tilskipunina í löggjöf hér á landi tilskipun sú sem hér er fjallað um er endurskoðun á eldri tilskipun um sama efni nauðsynlegt var talið að skýra nánar gildissvið hinnar eldri tilskipunar og þær skilgreiningar sem þar er að finna litið var til þess að erfðabreyttar lífverur sem sleppt er út í umhverfið geta fjölgað sér í umhverfinu borist yfir landamæri og afleiðingar þess orðið óbætanlegar talið var nauðsynlegt til að vernda heilsu manna og dýra að leggja tilhlýðilega áherslu á eftirlit með þeirri hættu sem fylgir sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið í því sambandi var talið nauðsynlegt að koma á sameiginlegri aðferðafræði við framkvæmd mats á umhverfisáhættu sem og sameiginlegum markmiðum varðandi vöktun erfðabreyttra lífvera eftir að þeim hefur verið sleppt eða þær settar á markað tilskipunin kveður sem sé á um ítarlegri málsmeðferðarreglur en gert var í eldri tilskipun um sama efni tilskipunin kveður þannig skýrt á um hvaða gögnum og upplýsingum umsækjanda ber að skila þegar sótt er um leyfi sem og um skyldur lögbærs stjórnvalds við afgreiðslu umsókna þannig er meðal annars gert ráð fyrir að umsækjanda beri að framkvæma mat á umhverfisáhættu sleppingarinnar eða markaðssetningarinnar og að umhverfisstofnun beri að semja matsskýrslu þegar sótt er um leyfi til markaðssetningar það er ekki síst mikilvægt að kveðið er á um aukinn rétt almennings til aðkomu að málum er varða erfðabreyttar lífverur í samræmi við það er í frumvarpi því sem hér er mælt fyrir lagt til að settur verði nýr kafli inn í lögin sem fjallar um upplýsingagjöf til almennings og rétt almennings til að gera athugasemdir vegna fram kominna umsókna um að setja erfðabreyttar lífverur eða vörur sem innihalda þær á markað enn fremur er umhverfisstofnun veitt heimild til þess að leita samráðs við almenning og eftir því sem við á tiltekna hópa um alla þætti fyrirhugaðrar sleppingar eða markaðssetningar erfðabreyttra lífvera áður en endanlega ákvörðun um leyfisveitingu er tekin tilskipunin tekur sérstakt mið af varúðarreglunni og kveður á um að taka beri tillit til hennar við framkvæmd varúðarreglan er meginregla í umhverfisrétti sem er meðal annars að finna í ríó yfirlýsingunni og felur í sér að skorti á vísindalegri fullvissu þar sem hætta er á alvarlegu eða óbætanlegu tjóni skuli ekki beitt sem rökum til að fresta kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem koma í veg fyrir umhverfisspjöll þetta má líka orða þannig að þegar fyrir hendi er vísindaleg óvissa um afleiðingar framkvæmda fyrir umhverfið skuli náttúran njóta vafans þannig skal eins og nafn reglunnar ber með sér fara fram af varúð gagnvart umhverfinu virðulegur forseti ég hef hér rakið